Het voorstel om het shield inadequaat te verklaren en mogelijks op te schorten, kan ik dan ook niet steunen.

Ze zullen het uiteindelijke slachtoffer zijn van zo'n drastisch voorstel. Burgers zullen minder verhaalrechten hebben omdat de ombudspersoon verdwijnt. Europa zal moeilijker kunnen controleren of gegevensoverdrachten correct verlopen. Er is dus meer risico op misbruik van Europese gegevens. Kmo's zullen bovendien moeilijker kunnen wedijveren met grote multinationals door de hoge kosten van bilaterale beschermingscontracten. De Amerikaanse implementatie van het shield kan inderdaad beter, maar momenteel zijn onze burgers en kmo's beter af met de bescherming van het privacy shield dan zonder.